Wir müssen nachhaltig und verantwortlich mit dem großen Geschenk der Natur umgehen. Und da sehe ich auch den Naturschutz durch die Bewirtschaftung. Eine Bewirtschaftung der Äcker und der Erhalt der biologischen Vielfalt sind keine Gegensätze, im Gegenteil. Eine integrierte Bewirtschaftung schafft Lebensräume. Das sehen wir zum Beispiel in meiner Heimat, verstärkt auch in den stillgelegten und nicht bewirtschafteten Weinbergflächen. Der Apollofalter, eine seltene Schmetterlingsart, zieht sich dort zurück. Er lebt im frei gehaltenen Gemäuer und nicht im Gestrüpp. Die Einführung des integrierten Pflanzenschutzes und die Möglichkeit, Pflanzenschutz gezielt auf einzelne Krankheitserreger auszurichten, dient im Besonderen der Artenvielfalt. Und für besondere Leistungen braucht die Landwirtschaft auch besondere Honorierung. Das gilt es auch künftig durch eine gute, gemeinsame europäische Agrarpolitik sicherzustellen. Eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen haben wir bereits auf den Weg gebracht. Einige davon gehören sicherlich auf den Prüfstand. Wir stellen auch fest, dass europäische Regelungen nicht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen umgesetzt werden. Hier brauchen wir verstärkte Verpflichtungen der Einhaltung und auch einheitliche Kontrollen bei der Umsetzung.